Ik wens dat dit debat en dit verslag een steun in de rug mogen betekenen voor de voorvechters van democratie en fundamentele mensenrechten in Hongkong.